Durch die Neuerungen wird es jetzt auch weiter verbessert und hoffentlich auch zu mehr Wachstum und Innovation führen, so wie es beabsichtigt ist.

Eine deutliche Absenkung der Gebühren, eine bessere Abstimmung zwischen dem Markenamt der EU und den nationalen Ämtern und die vereinfachte Registrierung einer EU Handelsmarke.